Predsednik, predstavniki vlade, predstavnik državnega sveta, kolegici in kolegi! Državni svet Republike Slovenije je na prvi izredni seji, sedemindvajsetega tretjega dva tisoč osemnajst izglasoval zahtevo, da državni zbor ponovno odloča o Zakonu o nepremičninskem posredovanju. V svoji zahtevi za ponovno odločanje je državni svet izpostavil, da se ne strinja s predlaganim besedilom, saj bo zakon na trgu nesel številne težave, po njihovem mnenju bi te težave nastale zaradi nejasnih določb zakona, zakon pa naj bi negativno vplival na pravno varnost vseh deležnikov v prometu z nepremičninami. Omenjeni zakon naj bi po mnenju državnega sveta bistveno povečal število sodnih in izvensodnih sporov, določbez določbe zakona pa naj bi posegale v že pridobljene pravice. Na tem mestu naj vas takoj opozorim, da je Zakonodajno-pravna služba zadnji omenjeni očitek s strani državnega sveta takoj zavrnila. Vlada Republike Slovenije je v svojem mnenju zapisala, da Zakon o nepremičninskem posredovanju predstavlja nov pravni okvir za delovanje nepremičninskih družb, saj je področje nepremičninskega posredovanja še vedno na nezadostni stopnji varovanja interesa potrošnikov. Še več, varnost potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb je še vedno nezadostna. Socialni demokrati smo mnenja, da je potrebno Zakon o nepremičninškem nepremičninskem posredovanju ponovno podpreti, saj bi le tako doprinesli k zakonskim rešitvam, ki zagotavljajo večjo pravno varnost vseh udeležencev v prometu z nepremičninami. Varovanje potrošnika, omejitev zgornje meje višine stroškov, ki bi jih lahko nepremičninska družba zaračunala svojemu naročniku. Jasna pravila o pravicah nepremičninskih družb do plačila za posredovanje, vzpostavitev centralne elektronske evidence, določitev obveznosti nepremičninskim družbam in določitev višine glob, ki bodo omogočale učinkovit inšpekcijski nadzor, je le nekaj rešitev, zapisanih v Zakonu o nepremičninskem posredovanju, ki bodo zvišale stopnjo varnosti potrošnikov in nepremičninskih družb. S ponovno podporo temu zakonu in posledično s sprejetjem Zakona o nepremičninskem posredovanju bomo, po mnenju naše poslanske skupine, izboljšali položaj potrošnika, kar pa je tudi najpomembnejše. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo Zakon o nepremičninskem posredovanju ponovno podprli. Najlepša hvala.